señor primer ministro, deseamos que afronte con éxito el reto de la implementación efectiva de la reforma —hoy en negociación— de las normas del Sistema Europeo Común de Asilo, para que puedan iniciarse las negociaciones correspondientes lo antes posible. También indicar que no hay inmigración sin integración, y no hay integración sin control de la inmigración.

Esta crisis solo tiene un camino profundizar en los valores europeos de respeto a los derechos humanos, a las libertades democráticas que conforman la Unión Europea. El destino es Europa, y la solución, nuestra casa común. La cumbre Unión Europea Balcanes del próximo mes de mayo es, por tanto, trascendental para la paz y la estabilidad en la región. Señor primer ministro, el populismo, el nacionalismo excluyente, la corrupción son los enemigos de Europa.

Han trabajado mucho y bien y la espera debe concluir.